Señor presidente, hoy nos aproximamos a un cambio cualitativo en la forma de realizar y ejecutar los presupuestos europeos. Al mismo tiempo, nos encontramos en un punto crítico la ciudadanía europea nos observa con la esperanza de que estos cambios incluyan a las personas en el centro de las políticas, ahora que se proclama por decreto una supuesta recuperación. Esta esperanza solo tendría respuesta si el nuevo marco financiero plurianual asumiera e hiciera suyos los principios del pilar social, por ejemplo, presupuestando una renta mínima o presupuestando políticas de género e igualdad, en vez de aumentar las partidas de defensa y seguridad. Esto sería posible si la Unión se dotara de un sistema robusto, progresivo y justo de recaudación y redistribución. Este, además, sería un marco creíble y aceptado si se adoptaran mayores medios de control político y ciudadano, un control ejercido de forma transparente. Todo esto, lamentablemente, no ha quedado reflejado en la propuesta, a pesar de las medidas parciales y las buenas intenciones.